Y, de esta manera, 500 millones de ciudadanos europeos van a tener una intervención muchísimo más democrática en la elección del presidente de la Comisión Europea.

Este cambio de refuerzo democrático va a aumentar la capacidad de control también del Parlamento Europeo. Y eso también es una cuestión de democracia. El proceso hace más real el componente político de la Comisión, que no es un coro de arcángeles. No son técnicos son políticos. Y, por eso, hay que regular claramente las reglas de juego para que se puedan presentar, en qué condiciones, pero lo deben poder hacer con facilidad. Quiero destacar la buena colaboración que hemos tenido con el ponente, con el señor Esteban González Pons.